Trzeba wykorzystać wszelkie dostępne technologie pomagające redukować emisje przemysłowe i w rezultacie chronić środowisko. Dyrektywa Parlamentu i Rady nawołuje do wprowadzenia takich technologii, jednocześnie zalecając unifikację wdrażania przepisów i ujednolicenie wykonania jej założeń w krajach członkowskich. Dodatkowym punktem, na który zwraca uwagę sprawozdawca, jest uniknięcie dalszych komplikacji administracyjnych poprzez niewprowadzanie instrumentów rynkowych, wspomagających osiągnięcie celów dyrektywy.